árið tvö þúsund og átta sem framsóknarflokkurinn setti niður nefnd til að skoða íbúalýðræði formaður þar var jón kristjánsson sú nefnd skilaði tillögu til flokksþings tvö þúsund og níu sem flokksþingið samþykkti og það var um að við ættum að setja á stofn stjórnlagaþing síðan væri hægt að koma með nýja stjórnarskrá sem þjóðin síðan mundi greiða atkvæði um í þjóðaratkvæðagreiðslu svokallað bindandi stjórnlagaþing þetta var alveg skýr stefna framsóknarflokksins á þeim tíma og er enn við viljum stjórnlagaþing síðan settum við þetta á oddinn í aðdraganda kosninga tvö þúsund og níu þegar við studdum minnihlutastjórnina var þetta eitt af skilyrðunum fyrir stuðningnum það varð úr eftir miklar umræður hér í þinginu að það átti að setja á stofn stjórnlagaþing reyndar ráðgefandi og við framsóknarmenn studdum það það var mun nær okkar hugmyndum en að hafa ekkert stjórnlagaþing

að mínu mati er það engum sérstökum einum að kenna er það ekki bara okkur öllum að kenna bæði þinginu og framkvæmdarvaldinu og ég veit ekki hvort það eru einhverjir aðrir sem hægt er að tína til mér leiðir að hlusta á þessar sakbendingar hérna og það er sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn sem kemur með þær bæði háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson og birgir ármannsson sögðu hér á sínum tíma við atkvæðaskýringar að sjálfstæðisflokkurinn hefði komið með tillögur og átt samstarf í allsherjarnefnd um að breyta þessu máli til batnaðar þetta

ekki margir og líklega mjög fáir getað séð það fyrir að þetta yrði allt dæmt svo ólögmætt að lokum af hæstarétti þar stöndum við að mínu mati eru tvær leiðir færar úr þessu annað hvort að alþingi velur þá tuttugu og fimm sem nú þegar eru valdir í sérstaka nefnd sem kemur þá með tillögur um hvernig stjórnarskráin á að vera inn til okkar eða að við bara kjósum hreinlega aftur og þá með þeim undirbúningi sem verið hefur og bætum úr ágöllunum það eru kostir og gallar við báðar þessa leiðir ef alþingi velur þessa tuttugu og fimm bara sjálft má segja að það sé eðlilegt það er mjög sterk vísbending frá þjóðinni

mótrökin eu þau að við værum þá kannski að senda hæstarétti eða þjóðfélaginu einhver skilaboð um að við værum að sniðganga hæstarétt sem ég tel reyndar að megi líka færa rök gegn svo er það hitt ef við kjósum aftur að þá má segja að það kostar fjármagn það verður kannski bara að hafa það en auðvitað er það erfitt fyrir þá sem nú þegar eru kjörnir inn á þetta stjórnlagaþing sem er ólögmætt en kannski verðum við bara að gera það þegar